Malheureusement, depuis 2015, le Burkina Faso, comme tous les pays du Sahel, est confronté à des violences graves, exercées sur des populations civiles par des djihadistes et des groupes armés, qui ciblent toutes les communautés religieuses modérées, attaquant ainsi la base fondamentale de ce pays qui repose sur le dialogue et l'ouverture, et cherchant à créer des zones de non droit

La sécurité doit être garantie et nous demandons que le G5 Sahel puisse continuer et être renforcé dans ses actions pour la sécurité. Enfin, nous demandons que l'aide humanitaire urgente puisse être débloquée dans cette région car il y a plus d'un million et demi de personnes qui, aujourd'hui, souffrent de la faim dans cette région. Ce n'est pas en justifiant uniquement la question sécuritaire que nous y arriverons.